Il est évident qu'une stratégie européenne commune doit être définie, mais l'Union européenne n'arrivera à rien si elle est seule à agir. C'est pourquoi une grande concertation devrait être menée par les acteurs présents dans la région. Organiser un sommet des chefs d'État des pays de la région sous l'égide de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine permettrait d'affronter clairement le problème et de tenter d'y apporter une solution grâce à la définition d'une stratégie large.

La première étape relève de l'urgence. Il s'agit de la mise en commun des moyens et des informations dont les États de la région disposent, ainsi que de la coordination de leurs actions.

Il s'agit d'éviter que les rangs du terrorisme ne grossissent de jour en jour en raison de la frustration et du désœuvrement des populations de la région. Face à ce problème, l'Union européenne ne peut rester sans rien faire.